Többek között azért is, hogy egy olyan kényes ügyben, mint a nemzeti kisebbségek ügye, nyitottságot tanúsított, és itt hívnám fel a figyelmet, hogy teljes mértékig tisztázatlan az Európai Unió viszonya a nemzeti kisebbségekhez. Végre a Lisszaboni Szerződésben, a százezer oldalas acquis communautaire ben végre van említés a kisebbségekről, de tisztázatlan a kisebbségekhez való viszony, mert ha például Szlovákiában elfogadnak egy káros nyelvtörvényt, akkor arra hivatkoznak, hogy a kisebbségi ügy nem közösségi kompetencia, miközben az új tagállamokat a felvételkor kötelezték, hogy kisebbségi ügyekben írják alá és ratifikálják a Kisebbségi Nyelvi Chartát és a Keretegyezményt. E tekintetben kettős beszéd van az Unióban, Janus arcú az Unió.

Ez egy nagyon fontos, súlyos probléma Európába és nagyon jó lenne, ha az Ombudsman úr tevékenységében a jövőben remélem ő folytatja ezt a munkát erre a kérdésre nagyon odafigyel.